Unter schwierigen Bedingungen und trotz extrem viel Gegenwind wurde wirklich ein sehr gutes Ergebnis mit diesem Bericht erzielt. Der Kommissionsvorschlag wurde erheblich verbessert. Es bleibt beim strengen Werbeverbot, es gibt keine Information im Radio, Fernsehen und in Zeitschriften, sondern die Informationen müssen die Patienten aktiv anfragen. Mein Leitbild ist der mündige Patient. Patienten wollen informiert werden, und ich möchte ihnen sehr gerne dabei helfen. Deswegen möchte ich auch, dass der Patient im Mittelpunkt der Informationen steht. Ich möchte mich auf zwei Kernpunkte konzentrieren. Ich selbst habe mich sehr stark auch im Binnenmarkt und im Gesundheitsausschuss für Gesundheitsportale im Internet und für ähnliche Informationen in Druckerzeugnissen ausgesprochen. Die Bürgerinnen und Bürger schauen oft ins Internet und finden dort oft schlechte und ungeprüfte Informationen. Darum müssen wir eine Alternative entgegensetzen kontrollierte Informationen. Ein erster Erfolg war die Pharmakovigilanz. Wir haben dort Arzneimittelsicherheitsportale verabschiedet, wo die Beipackzettel und Informationen zu den Medikamenten enthalten sind. Ich möchte aber, Herr Kommissar, darüber gern hinausgehen und hätte gern umfassende Internetportale, die eben auch über Krankheiten, über Prävention informieren. Wenn ich den Herrn Kommissar richtig verstanden habe, unterstützt er das im Prinzip, sagt es aber vielleicht nicht in diesem Dossier. Ich würde hier gern eine klare Aussage des Kommissars hören, ob er dies mit unterstützen kann.